Und nur, wenn die Europäische Union zum Sprecher des Kontinents in der Welt werden darf, nur wenn die Europäische Union mit einer Stimme in der Welt auftritt und ihre Kräfte bündelt, können wir unser Gewicht angemessen zur Geltung bringen.

Diese Richtungsentscheidung können wir selbst entscheiden, mit den Bürgerinnen und Bürgern. Ägypten, Syrien, Lampedusa zeigen, dass wir die Gemeinsame Außen Verteidigungs Sicherheits Außenhandels und Entwicklungspolitik stärken müssen, um auch gegenüber unseren eigenen Bürgerinnen und Bürgern glaubwürdig zu sein und Vertrauen in unser politisches Handeln und in die Institution zurückzugewinnen.

An der Gemeinsamen Außen und Sicherheitspolitik führt kein Weg vorbei, wollen wir unsere Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern Europas wirklich erfüllen können.